stjórnmál snúast um fólk stjórnmál snúast um að virða skoðanir annarra eins og sínar eigin í mínum huga snúast stjórnmál um að leggja sitt af mörkum til að hver og einn fái notið sín í félaginu sem við eigum saman stjórnmál snúast um að vera frjáls í margbrotinni merkingu þess orðs því er það liður í stjórnmálastarfi að leggja grunn að velferð fyrir sem flesta líkt og þessi ríkisstjórn hefur lagt sig fram um að gera það er til dæmis óumdeilt að kaupmáttur ráðstöfunartekna hefur aukist um nær sextíu prósent á tíu árum sambærilegar tölur þekkjast ekki í nágrannalöndunum þar eru þær á bilinu fimmtán til tuttugu prósent

sem heitið var það hefur verið grunntónninn í efnahagsstefnu ríkisstjórnarinnar þetta hefur gagnast öllum almenningi á íslandi því var heitið og það stóð eins og stafur á bók um leið og mikilvægt er að halda til haga þeim góðu verkum sem við höfum staðið fyrir er enn mikilvægara að horfa fram á veginn íslenskt samfélag hefur breyst gríðarlega undanfarin ár til hins betra að mestu leyti að sumu leyti er það opnara að sumu leyti frjálsara við þurfum ávallt að vera viðbúin því að bregðast við afleiðingum örra breytinga þeim fylgja oft vaxtarverkir ég get nefnt viðbrögðin við birtingu álagningarseðla skattsins nú í sumar sumt sem kom fram í þeim gekk fram af mér ég hef þó meiri áhyggjur af þeim tekjulægstu en þeim tekjuhæstu hvernig bregðumst við við þessum breytta raunveruleika ég held að besta leiðin til þess sé að einbeita okkur að börnunum okkar umhverfi og tækifærum þeirra um það snúast stjórnmálin við eigum að búa þannig um hnútana að þau geti numið fræðin á jafnréttisgrundvelli að þegar þau ljúki námi fari hver og einn út í lífið með veislu í farangrinum eins og skáldið sagði veislu þekkingar og menntunar sem opnar mönnum allar þær dyr sem hægt er að opna þannig gerum við æskuna börnin okkar frjálsari í harðnandi alþjóðlegri samkeppni á hvaða sviði sem er þannig tryggjum við frelsi okkar sjálfra til framtíðar þetta gerum við með því að bjóða upp á góða menntun hvar sem menn búa aðgengi að listnámi og íþróttum óháð efnahag og búsetu þannig stuðlum við áfram að því samfélagi jafnra tækifæra sem við höfum búið við síðustu áratugina ég held að við stjórnmálamenn ættum að fara að ræða meira um raunveruleg lífsgæði eins og líðan og hag fjölskyldunnar og barnanna okkar kaupmáttaraukninguna þekkjum við hún ætti að gefa fólki meira svigrúm til fleiri samverustunda fjölskyldunnar grunur minn er sá að við nýtum þennan kost ekki nógu vel við þurfum að taka umræðu um hvað þetta val okkar getur haft í för með sér landsframleiðslulínuritið kann að líta vel út bæði í ræðu og riti en við verðum öll að horfa gagnrýnum augum á það hvað það er sem landsframleiðslan mælir hún mælir ekki bros barnsins sem fagnar samverustund með foreldrum sínum hún mælir ekki

fæðingarorlofskerfið hækkun barnabóta lækkun skatta lækkun endurgreiðslubyrði námslánanna allt umbætur sem við höfum staðið fyrir til að koma til móts við þær miklu byrðar sem þær kynslóðir bera sem nú eru að vaxa fram en þetta er auðvitað viðvarandi viðfangsefni og verkefni góðir landsmenn á tímum þenslu þekkja það sem betur fer fáir hvað það er að hafa ekki atvinnu í engu felst jafnmikið óréttlæti og að hafa ekki atvinnu nú um stundir er rúmlega eitt prósent atvinnuleysi og það á sama tíma og vinnuafl er flutt inn í stórum stíl það er einstakt en það er ekki tilviljun það er ekki sjálfsagt þessi staðreynd endurspeglar þá áherslu sem lögð hefur verið á uppbyggingu blómlegs og kröftugs atvinnulífs um allt land í því samhengi spila innflytjendur æ stærra hlutverk í samfélaginu okkar og efnahagskerfi þar höfum við upplifað miklar breytingar á íslensku samfélagi á skömmum tíma við verðum að búa svo um hnútana að innflytjendur eigi þess kost að læra íslensku en tungan er lykillinn að þátttöku í samfélaginu ég segi þetta ekki síst vegna þess að án þess að þeir tali íslensku fer ég og þið á mis við það sem þeir hafa fram að færa og gefa þessu samfélagi okkur ber að gera það sem í okkar valdi stendur til að fólk af erlendum uppruna nái hér góðri fótfestu það tekst ekki nema með samhentu starfi ríkis og sveitarstjórna aðila vinnumarkaðarins frjálsra samtaka og samtaka innflytjenda sjálfra við höfum allt að vinna í þeim tilgangi var innflytjendaráð stofnað og að þessum markmiðum er unnið hörðum höndum góðir tilheyrendur í hönd fer þing þar sem andrúmsloftið mun einkennast af spenningi og titringi vegna prófkjara og þess að í hönd fer kosningavetur við framsóknarmenn munum stolt í vetur kynna þau verk sem við höfum staðið fyrir en það sem skiptir enn meira máli við munum kynna hugsjónir okkar og þá framtíðarsýn sem við höfum fyrir íslenskt samfélag ég hlakka til að eiga samstarf við kjósendur um mótun íslensks samfélags